Systém včasného varovania nás upozornil už pred rokom na blížiacu sa hrozbu. Ale už v roku 2009 musel svetový potravinový program uskutočniť svoju misiu v Somálsku kvôli islamistickej milícii al Šabáb a ešte aj dnes majú humanitárne organizácie sťažený prístup do oblasti najviac ohrozených hladomorom. Hlavnou príčinou permanentnej krízy v tomto regióne nie je klimatická zmena, ani obchodovanie na burze. Je ním nedostatok demokracie, legitímneho a zodpovedného vládnutia a rešpektovanie dôstojnosti človeka. Keď ľudia zomierajú od hladu, nemáme na výber musíme pomôcť ako vieme. Ale ak sa hladomor nemá zopakovať, musí OSN aj Európska únia urobiť viac, než vyzývať donorov, aby zaplatili viac.